Hvala, podpredsednik. Ministrstvo, kolegi in kolegice. Poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji je nastalo pod okriljem vladnega urada za narodnost. Podlaga za pripravo poročila sta Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje dva sedemnajst-dva dvajset. Tako poročilo zajema informacije o uresničevanju obveznosti na podlagi zakona ter poročanje o uresničevanju nacionalnega programa, vsebuje pa tudi pregled uresničevanja dejavnosti po posameznih ministrstvih in vladnih službah. Na podlagi poročila lahko ugotovimo, da je bilo opravljeno veliko dela številnih deležnikov, tako na lokalni kot državni ravni. Položaj romske skupnosti se na nekaterih področjih izboljšuje, seveda pa napredek ni tako izrazit, kot bi ga želeli. Na tem mestu naj spomnim tudi na opozorila varuhinje človekovih pravic in na dejstvo, da v vseh letih, odkar imamo Slovenijo institucijo varuha človekovih pravic, še ni bilo poročila, ki ne bi vsebovalo priporočil, povezanih z diskriminacijo romske skupnosti. V poslanski skupini Desus smo prepričani, da odgovornosti za to ne moremo pripisati le eni strani, temveč tako organom državne in lokalne ravni na eni strani ter romske skupnosti na drugi. Le učinkovitim sodelovanjem vseh deležnikov bomo prišli do hitrejšega napredka. Na nekaterih področjih je napredek že zelo počasen, denimo na področjih izobraževanja, zaposlovanja in urejanja bivanjskih razmer. V poslanski skupini Desus smo prepričani, da je izobraževanje romske populacije izjemnega pomena. Z boljšo izobrazbo bodo lažje prihajali do zaposlitev in s tem tudi do boljšega socialnega položaja in vključenosti v družbo. Zato podpiramo usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se mora na tem področju delati še pred vstopom otrok v šolo. Pomembno je namreč, da se čim več romskih otrok vključuje v vrtce, ker bi se še pred vstopom v šolo dobro naučili slovenskega jezika, kar bi jim seveda bistveno olajšalo spremljanje šolskega procesa. V pripravi je sprememba strategije vzgoja in izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji in v poslanski skupini Desus verjamemo, da bo pripomogla k izboljšanju stanja na tem področju. Sicer pa je po drugi strani že viden napredek pri doseganju visoke stopnje izobrazbe, kar kaže tudi na to, da se visoko izobraženi Romi povezujejo v svojem akademskem klubu. S tem upamo, da bodo bolje vključevali tudi v v delovni proces in v družbo nasploh. Pereča pa je tudi problematika bivanjskih razmer, in sicer so nekatera romska naselja še vedno brez vode in elektrike, vendar pa je na tem področju opazen tudi napredek. V veliko romskih naseljih je bila v preteklih obdobjih že urejena primarna primerna infrastruktura, seveda pa so razlike tudi med regijami. Večji napredek je viden recimo v romski skupini, ki živi v Prekmurju, manjši pa na Dolenjskem in v Beli Krajini. Glede predlaganega priporočila naj povem, da tudi v poslanski skupini Desus pričakujemo, da bomo v najkrajšem možnem času na poslanske klopi dobili, prejeli predlog novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Kot vsi vemo, je bil v prejšnjem mandatu v zakonodajni postopek že vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki pa potem zaradi zaključka mandata ni bil v obravnavan. V poslanski skupini Desus menimo, da je potrebno čim prej sprejeti novelo zakona predvsem zato, ker bodo sprejete bistvene spremembe, med drugim tudi v sestavi krovne organizacije romske skupnosti. Torej, Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, hkrati pa se bo odpravilo pomanjkljivosti trenutno veljavne določbe petega člena zakona, ki se nanaša na ureditev bivanjskih razmer. V poslanski skupini Desus smo prepričani, da so z angažiranjem vseh deležnikov, tako na lokalni ravni kot na državni ravni, ter tudi predstavnikov romske skupnosti, možne bistvene izboljšave in doseganje hitrejšega napredka na vseh področjih. V poslanski skupini Desus bomo predlog priporočila podprli. Hvala.